Ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt, denn die Bedingungen, die hier gestellt werden, sind Bedingungen, die von vornherein so angelegt sind, dass einige Kandidaten gar nicht zur Wahl antreten können.

Dass dann manche Reaktionen von uns abzulehnen und zurückzuweisen sind, ist klar.

Es ist die Chance für Medwedjew, letztendlich doch noch als Präsident aufzustehen und zu sagen Ich habe etwas bewegt in diesem Land! Bei all den Hoffnungen, die in mich gesetzt worden sind und über Jahre nicht erfüllt wurden, jetzt habe ich gezeigt, es geht was! Es ist die Chance für Putin, seine neue Präsidentschaft mit einem Reformprogramm zu beginnen und zu sagen, gut, ich bin viel kritisiert worden, aber jetzt zeige ich, dass ich auch fähig bin, dieses Russland

Das sollte die Botschaft aus diesem Hause sein! Wir wollen gemeinsam die Kräfte in Russland unterstützen, die Reformen wollen, die sagen wollen, Russland muss einen neuen Weg in das neue Jahrtausend, das schon begonnen hat, gehen.

Russland muss demokratischer werden. Denn eines muss auch klar sein, Modernisierung ohne Demokratie kann nicht funktionieren und daher braucht es mehr Demokratie in Russland gemeinsam mit mehr Modernisierung.